Toen het sixpack werd aangenomen was mijn partij tegen de beknotting van nationale soevereiniteit, want nationale soevereiniteit is iets om trots op te zijn en niet een historische vergissing.

Iedereen kan in zijn eigen land constateren dat de werkloosheid te hoog is of de overheidstekorten te groot of de regelgeving te zwaar. Daar is de Commissie niet voor nodig. Maar het scorebord laat wél zien dat de eurozone niet stabiel is, want Duitsland heeft een dominante positie. Het is echter niet de schuld van Duitsland dat de andere landen niet concurrerend zijn. Lidstaten die niet in staat zijn om hun economie concurrerend te krijgen in dit verband, worden niet geholpen met een scorebord. Die landen zijn niet in staat om te concurreren in de eurozone en zouden dus de muntunie moeten verlaten voor het welzijn van hun land en voor het welzijn van hun burgers. Dat wij het nu hebben over de procedure rond het scorebord en niet over de implicaties van de machtsoverdracht naar Brussel, geeft goed aan dat het ook in dit Parlement niet om welvaart, maar om macht gaat, en dat is helaas voor de Europese Commissie niet anders. Of hier nu de juiste procedure gevolgd is, is eigenlijk niet van belang. Lidstaten moeten gaan beseffen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de welvaart van hun burgers en hun plaats in de wereld.